Ich habe gehört, dass auch vor mir einige nicht da waren und deswegen ging es schneller, als ich erwartet hatte. Ich bedaure, dass wir den Text im Ausschuss nicht angenommen haben, und möchte nur nochmals darauf verweisen, dass im Wahlprogramm der Regierungspartei CDU CSU in Deutschland das 30 Ziel unkonditioniert steht.

Ich stimme aber allen zu auch Richard Seeber und anderen die gesagt haben, wir müssen uns jetzt auf die 2030 Ziele konzentrieren. Da ist es wichtig, dass wir drei verbindliche Ziele bekommen, die besser aufeinander abgestimmt werden. Die Förderung erneuerbarer Energie muss so kostengünstig wie möglich geschehen, und wir müssen weiterhin vermeiden.

Das wird eine entscheidende Frage für die Funktionsfähigkeit des Emissionshandels. Ich war doch sehr überrascht und denke, das müssen wir alle sehr ernst nehmen, dass die britische Regierung, die konservativ geführte britische Regierung 50 in die Diskussion eingebracht hat. Wahrscheinlich werden wir uns nicht mit großer Mehrheit für dieses Ziel hier verbünden können.